ég skil háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson með þeim hætti að það sé til áætlun ég veit ekki hvaða orði hann vill kalla það hvort það er samningur eða samningsdrög sem hann talaði um í ræðu sinni hér áðan en það liggi fyrir áætlun stjórnvalda sem lögð verði fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðinn eftir því sem ég gat best greint miðað við það sem háttvirtur þingmaður sagði áðan þá hefði hann ekki eða þetta mál verið borið undir þingflokk samfylkingarinnar og það var út af fyrir sig gott að fá úr því skorið fá það alveg hreint hvort þessi áætlun hefur verið lögð fyrir þingflokk samfylkingarinnar eða þingmenn stjórnarinnar almennt hafa vitað um þessa svokölluðu áætlun stjórnarandstöðunni hefur alla vegana ekki verið kynnt eitt eða neitt það er dálítið merkilegt þegar stjórnarandstaðan hefur ítrekað lýst sig tilbúna til þess að eiga allt samstarf við ríkisstjórn að henni skuli haldið gjörsamlega úti í kuldanum en ég tala nú ekki um ef þingflokkar stjórnarinnar eru eins settir hverjir eru þá að bauka með þetta á hnjánum á sér